Pentru realizarea sa este nevoie de măsuri concrete, care să asigure un grad sporit de siguranță individuală pentru fiecare cetățean. Comunicarea Comisiei reprezintă un prim pas în acest scop prin identificarea celor cinci domenii cheie și prin acțiunile specifice pe care le propune, însă este nevoie de eforturi suplimentare pentru combaterea crimei organizate și a infracționalității în general. De multe ori, în spatele unor infracțiuni minore în aparență, cum ar fi furtul din buzunare sau din mașini, de care sunt afectați atâția cetățeni, se poate afla o rețea criminală internațională. În acest context, susțin implicarea mai mare a Europol în analiza și gestionarea principalelor riscuri de securitate internă conform articolului